Die Sorge aller Kolleginnen und Kollegen hier ist doch zutiefst begründet. Dass wir heute quasi zu Grabreden für das Berufungsgericht der Welthandelsorganisation zusammenkommen, ist aber eben auch das Ergebnis einer fehlerhaften Architektur der WTO, und einige Kritikpunkte der USA treffen zu und sind nicht neu.

auf die Obama Regierung offener zugegangen, hätte dies heutigen Problemen und der drohenden Aushöhlung des multilateralen Handelssystems entgegenwirken können. Die Trump Administration lehnt jetzt das ganze Grundprinzip einer Berufungsinstanz ab. Es wird versucht, das Recht des Stärkeren zu verankern. Da kann und darf die EU nicht mitgehen. Da bin ich voll bei Ihnen. Eine umfassende Reform der internationalen Gerichtsbarkeit ist dennoch notwendig. Wir haben es nicht geschafft, der Globalisierung einen Justizrahmen zu geben, der auch die Interessen von Beschäftigten und den Schutz der Umwelt gewährleistet.

Welche globale Institution gewährleistet eine Entschädigung im Schadens oder Betrugsfall, und wer schlichtet das? Wir brauchen einen internationalen Rechtsrahmen. Das Regelwerk der WTO reicht jedoch nicht mehr aus, die Komplexität des Zusammenlebens, des Handelns und des Arbeitens zu erfassen. Wenden wir doch die Kompetenzen an, die im UN System aufgebaut wurden, zum Beispiel bei der Unctad, der IAO und anderen. Nutzen wir die aktuelle Krise, um eine neue rechtliche Lösung zu entwickeln, die die Menschen und die Umwelt nachhaltig vor negativen Auswirkungen der Globalisierung schützt und klare, durchsetzbare Regeln und Pflichten für Unternehmen und Investoren beschreibt und durchsetzt.